forseti vill geta þess að hann lítur svo á að samkomulag sé um að fundir geti staðið lengur í dag en

þess að ekki er gert ráð fyrir fleiri atkvæðagreiðslum í kvöld